Herr Kollege! Ich hätte nur eine ganz kurze Frage Ist Ihnen denn bekannt, dass man auch über Facebook Waren, nämlich Werbung, kaufen kann und dies in Deutschland vielfach abgeschaltet wird, ohne ein Gerichtsverfahren, ohne die rechtliche Möglichkeit, hiergegen etwas zu tun?